Először is szeretnék gratulálni Marinescu jelentéstevő úrnak, aki kiváló munkát végzett, bár a hangvétele kicsit kritikus, ugyanakkor azt gondolom, hogy helyénvaló, és jó áttekintést ad a riport. Az Európai Beruházási Bank nem egy hagyományos kereskedelmi bank. Az a feladata, hogy a belső piacot kiegyensúlyozza, és egy egyenletes növekedést tudjon biztosítani.

Vannak ilyen térségek, vannak ilyen csoportok, és vannak ilyen vállalkozástípusok is. Azt gondolom, hogy fontos, hogy amikor a bank a tevékenységét végzi, akkor ezeket áttekintse. Ezért tartom fontosnak és támogatandónak a kkv knak nyújtott hitelek kihelyezésének a növelését, akár hatásában ez 50 milliárdos nagyságrend is lehet, amit nagyon jónak tartok. Fontosnak tartom a tőkeemelést is, azonban szeretném megemlíteni, hogy ez a három A s, tripla A besorolás nem lehet gátja annak, hogy a beruházási bank a célját és a feladatát elvégezze.